Jednak w obliczu tego, co dzieje się dzisiaj w Kijowie, nie tylko dzisiaj, od kilku tygodni, a zwłaszcza ostatniej nocy, nie ulega dla mnie wątpliwości, że najbliższa Rada Europejska powinna również zająć się sytuacją w tym kraju i relacjami pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Decyzja o odmowie podpisania umowy stowarzyszeniowej, jaka zapadła niemal w ostatniej chwili przed szczytem wileńskim, była zaskakująca, ale to co dzieje się tej nocy, dzisiejszego poranka, czyli interwencja milicji przeciwko protestującym pokojowo demonstrantom i to w momencie, gdy w Kijowie przebywa wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej ds. polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa, jest po prostu zdumiewające, więcej jest kompletnie niezrozumiałe, a w każdym razie dla mnie niewytłumaczalne. Dlatego ważne jest, ażeby zarówno dzisiaj z naszego Parlamentu, tu ze Strasburga, jak i w przyszłym tygodniu z Brukseli popłynęły do tych ludzi, którzy gromadzą się w setkach tysięcy na Majdanie, słowa solidarności z nimi, słowa, które potwierdzą, że rozumiemy ich aspiracje, podzielamy ich marzenia i nie dopuścimy do tego, ażeby przemoc w kraju, który aspiruje do stowarzyszenia z Unią Europejską, była sposobem rozwiązywania konfliktów społecznych.